Podejmujemy dzisiaj temat, którym zajmowaliśmy się już w 2008 roku. Już wtedy Parlament Europejski wyrażał swoją solidarność z rybakami i wzywał Komisję do opracowania konkretnych propozycji mających na celu złagodzenie sytuacji w rejonach najbardziej uzależnionych od rybołówstwa. Statystyki jasno pokazują, że od 2003 roku koszty połowów w Unii Europejskiej wzrosły ponad trzykrotnie, a gwałtowny skok cen paliwa sprawił, że obecnie rybacy muszą inwestować o 40 więcej środków, aby świeża ryba mogła dotrzeć jak najszybciej do klienta. Fenomen gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych w ostatnich miesiącach jest bezspornie najważniejszą przyczyną gwałtownego pogorszenia sytuacji. Wzrost cen ropy przekłada się bezpośrednio na spadek dochodów rybaków, gdyż kutry napędzane są silnikami diesla. Działa tu zasada błędnego koła. Rybacy próbując zrekompensować sobie wzrost ceny paliwa zwiększają połowy wypływając na dalsze łowiska, przez co ich łodzie zużywają więcej oleju napędowego. Dlatego istnieje pilna potrzeba podjęcia dodatkowych kroków przez Komisję Europejską i podniesienia pułapu pomocy de minimis tak jak proponuje moja grupa polityczna, z 30 tysięcy do 60 tysięcy euro na firmę, na okres 3 lat. To rozsądna propozycja, która w obecnej sytuacji zapewniłaby sektorowi borykającemu się z trudnościami finansowymi pomoc oraz warunki społecznego i gospodarczego rozwoju.